prýðilegu ræðu þar sem farið var vítt yfir sviðið og komið við í hinum ýmsu málum sem tengjast utanríkismálum málaflokkurinn er nú þess eðlis að það er náttúrlega hægt að ræða hann út í hið óendanlega og hægt að koma við á ansi mörgum sviðum enda er það held ég þannig í hvert einasta skipti sem utanríkisráðherra

eðli málsins samkvæmt er þetta þannig málaflokkur að það er hægt að ræða mjög margt í tengslum við hann og ánægjulegt að taka þá hér hefur verið ræddur mikið varnarsamningurinn við bandaríkin og ástandið í þeim málum eðli málsins samkvæmt og eins og við þekkjum eru breytingar á sviði öryggis og varnarmála bæði hjá íslendingum og annars staðar í heiminum við erum að sjá mjög breytta heimsmynd frá því bara fyrir nokkrum árum síðan og þrátt fyrir að það sé nú mikið fagnaðarefni að sovétríkin og alla vega stór hluti af þessari hugmyndafræði kommúnsiminn sé liðinn undir lok þó að hann þrífist nú enn þá því miður með þeirri ógeðfelldu stjórn sem þar var og þeirri hættu sem okkur stafaði af slíku þó að sú ógn sé farin þá er nú ekki eins og það séu engar ógnir eftir og við stöndum allt í einu frammi fyrir því að við erum með ógnir sem tengjast hryðjuverkum eins og kom fram í ræðu hjá hæstvirtum ráðherra sem eru mjög hættulegar svo ekki sé dýpra í árinni tekið og það liggur alveg fyrir að alþjóðasamfélagið þarf að vera mjög vel vakandi á öllum sviðum og þar erum við íslendingar ekki undanskildir til að berjast gegn slíkri ógn sem hryðjuverk eru og alveg hárrétt sem kemur fram í ræðu hæstvirts ráðherra að þar er eitthvað sem er mikið áhyggjuefni er útbreiðsla kjarnorkuvopna hins vegar það sem snýr að okkur íslendingum er aðstaðan á keflavíkurflugvelli og varnir landsins það liggur fyrir að með breyttum aðstæðum munu menn þurfa að horfa á breytingar þar og ég fagna þeim yfirlýsingum að við séum að bjóðast til þess að skoða möguleika á samstarfi á sviði þyrlubjörgunar og taka aukinn þátt í kostnaði við rekstur keflavíkurflugvallar ég verð að viðurkenna að ég hélt að það væri góð sátt um þessi mál hér á þingi þó svo að maður hafi vitað um sérstöðu vinstri grænna sem hafa svona blygðunarlaust tekið stefnu gamla alþýðubandalagsins í öryggis og varnarmálum en hins vegar liggur það alveg hreint og klárt fyrir að það eru fleiri flokkar að feta þá braut og ég held að ræða formanns samfylkingarinnar hafi verið mjög skýr vitnisburður um það það var mjög athyglisvert að heyra þá ræðu hér áðan þegar háttvirtur þingmaður sem því miður er ekki hér en fulltrúar hennar eru hér á svæðinu tala um það að hún vissi ekki hver lágmarksviðbúnaðurinn væri en teldi að það væri ekki þörf á miklum viðbúnaði að menn mundu skoða það einnig voru þessar áherslur um það að við ættum ekki lengur heima inni á öryggissvæði bandaríkjanna heldur værum að færast yfir á öryggissvæði evrópu nú þekkjum við það að háttvirtur þingmaður eins og aðrir forustumenn samfylkingarinnar eru gamlir alþýðubandalagsmenn og maður sér ekki annað en að hér séu gömlu herstöðvaandstæðingarnir komnir með svona nýtt útlit á sína stefnu það vita það allir sem vilja vita að það er ekkert að gerast í öryggis og varnarmálum evrópusambandsins ekki nokkur skapaður hlutur og þrátt fyrir að menn hafi reynt í áratugi að hnoða einhverju saman þar virðulegi forseti þá hefur það gengið vægast mjög illa það er enginn stjórnmálaskýrandi sem heldur því fram að þar sé eitthvað að fæðast á þeim vettvangi ekki nokkur einasti það er svolítið sérstakt að heyra þessar ræður hér á vettvangi þingsins ég get þess vegna ekki dregið aðra ályktun en þá að menn hafi ekki áhuga á því í samfylkingunni að hafa hér varnarlið að gera lítið úr þeirri þörf hvar að hafa hér varnir og tala um að við séum á áhrifasvæði evrópu því að allir þeir sem eitthvað þekkja það mál skoða það og við skoðum það bara alveg burtséð frá öllum aðstæðum hvar færu öryggishagsmunir okkar saman með evrópulöndum með hvaða evrópulöndum ættu íslendingar hugsanlega öryggishagsmuni

eru ekki og alveg sama í hvaða pólitíska litrófi menn eru hafa ekki verið fylgismenn þess að fara að þétta öryggisnet eða ná einhverju varnarbandalagi innan evrópusambandsins þvert á móti hafa þeir alveg sama í hvaða stefnu eða hvaða flokki þær ríkisstjórnir sem hafa verið á undanförnum áratugum hafa verið í evrópu þá hafa þær verið að styrkja tengslin við bandaríkin það virðist vera sama hvernig þessar ríkisstjórnir eru samsettar annars vegar í bretlandi og hins vegar í bandaríkjunum að þetta hefur verið rauður þráður í öryggis og varnarmálum þessara þjóða að þær hafa starfað saman stundum verið gagnrýnt eins og við þekkjum en ég held nú að menn séu sammála um það að það hafi nú verið afskaplega gott fyrir heiminn að þessar þjóðir hafa náð saman eins og raun ber vitni og hægt að nefna fjölmörg dæmi því til staðfestingar

orð um það og menn tala um þetta undir hinum og þessum formerkjum en menn eru að ræða það hér í fullri alvöru ég vil bara þess vegna vegna þess að ég er nú formaður í þingmannanefnd efta og hef sett efta fundina á þessu kjörtímabili og þar höfum við fengið fulltrúa frá framkvæmdastjórninni fulltrúa frá evrópusambandinu sem hafa farið yfir stöðuna í evrópu hjá evrópusambandinu og ég vil með

nú er það virðulegi forseti hér er ég ekki með einhvern texta sem kemur frá þeim sem hér stendur ég skrifaði ekki þennan texta þetta er ekki texti frá aðilum sem hafa verið gagnrýnir á evrópusambandið þetta eru þvert á móti virðulegi forseti þetta eru aðilar sem eru í kjarna evrópusambandsins sem eru miklir fylgjendur evrópusamstarfsins og ekki bara eins og núna heldur viljað þétta það dýpka það og hvað segja þessir aðilar virðulegi forseti þeir segja að það sé ekki auðvelt að vera núna eins og þeir kalla policy makers virðulegi forseti eða svona stefnumótendur í evrópu í dag og án þess að vilja fara út í að vorkenna sér of mikið þá er einfalt að segja að það hefur aldrei verið erfiðara vegna þess að þeir horfa fram á stöðu sem er svo gríðarlega erfið virðulegi forseti nú er ég háttvirtan þingmann össur skarphéðinsson að lesa upp úr skýrslu eftir charles á og ég heyri að háttvirtur þingmaður vill endilega heyra meira úr ræðunni og ég mun þess vegna bara halda áfram þannig að ég geti upplýst háttvirtan þingmann um hvað er hér á ferðinni hann er hér að ræða um innri markaðinn og evrópusambandið hann fer hér yfir þau vandamál sem eru til staðar í mörgum okkar löndum og þetta eru kjarnalöndin og þá er atvinnuleysi yfir tíu prósent ég tek fram að þetta er áður en þessir skelfilegu atburðir urðu í frakklandi þetta er fyrr í haust síðan horfa þeir fram á

á hér á íslandi í dag hér segja þeir að þetta sé ekki einungis um að ræða eitthvert akademískt mál menn eru bara að horfa fram á að vera ekki með nægan hagvöxt til þess að halda uppi þeim lífsstandard sem þeir vilja sjá síðan frá því að ég kom þarna inn hefur komið á hverjum einasta fundi koma menn og eru að ræða þessi mál á þessum forsendum og allir þeir sem vilja skoða evrópumálin með einhverri sanngirni ættu nú aðeins að kynna sér bara líta í eitt tvö tímarit kannski kynna sér stöðuna í evrópu hjá evrópusambandinu og fara að átta sig á því hvað er í gangi þar ég er alveg sannfærður um það að ef menn með einhverri sanngirni færu nú yfir það mál þá mundu þeir ekki koma hér í löngum röðum og

og á þeim tíma þegar við vorum að ganga í e e s samninginn þá var mikið af kollegum manns úti í evrópu sem voru að segja okkur frá því að við værum að missa af lestinni missa af evrópuhraðlestinni og það kæmi illa niður á okkur íslendingum ef við værum ekki inni við mundum ekki njóta góðs af þessu samstarfi sem þarna er það hefur enginn virðulegi forseti ekki nokkur einasti maður sagt þetta við mann á undanförnum árum það hefur ekki hvarflað að nokkrum einasta manni enda engin ástæða til það liggur alveg fyrir að við tókum hárrétta ákvörðun að halda okkur við e e s samstarfið en sækja ekki um aðild að evrópusambandinu þegar vinaþjóðir okkar sumar gerðu það og ég held að það sé kominn tími á það að fara aðeins að afrugla þessa umræðu ég vil nú gera eitt sem ég geri ekki oft ég vil nú hrósa háttvirtum þingmanni magnúsi þór hafsteinssyni fyrir það að fara hér aðeins yfir sjávarútvegsþátt málsins sem er samt bara lítill þáttur en það liggur alveg fyrir og hefur verið gerð úttekt eftir úttekt og það liggur alveg fyrir að við þyrftum að undirgangast þá stefnu sem þar er stefnu evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum og það liggur alveg hreint og klárt fyrir að þeir hafa ekki náð neinum þeim markmiðum virðulegi forseti sem þeir hafa ætlað sér á þeim vettvangi það er nú svo magnað virðulegi forseti að nú er þessi stofnun efta og það módel ess samningurinn sem margir hafa nú spáð dauða væri að verða úreltur og svo framvegis að menn eru núna að líta til þess að það sé nú gott módel sérstaklega þegar menn eru að huga að stækkun og þegar menn eru að huga að frekari samstarfi innan evrópusambandsins og ég sé fyrir mér virðulegi forseti ýmis sóknarfæri hér margvísleg sóknarfæri fyrir íslendinga á þessu sviði og ég tel að við þurfum að gera enn þá meira af því en við höfum gert nú þegar að gera fríverslunarsamninga og tvíhliða skattasamninga á þeim að vísu skattasamninga er eðli máls samkvæmt ekki á þeim vettvangi en fríverslunarsamninga á þeim vettvangi og setja aukinn kraft í slíkt ég held að við ættum að vera aðilar innan alþjóðaviðskiptastofn sem ætti að ýta undir það að við náum góðum samingum á þeim vettvangi það er auðvitað albest og það liggur alveg fyrir hins vegar fyrir að ef við náum ekki samningi á vegum alþjóðaviðskiptastofnunar fyrr en seinna þá mun heimurinn fara meira út í hefðbundin fríverslunarsvæði eins og við þekkjum það á vettvangi evrópu og þekkist víðs vegar annars staðar ég held að tími sé kominn á það við skilgreinum okkur betur verið framarlega í flokki með þjóðum sem vilja fá frelsi í viðskiptum og hvað við viljum ná fram þar hvað við viljum vernda með það að markmiði að opna frekar markaði okkar fyrir það sem er skilgreint almennt sem landbúnaðarafurðir það er skoðun mín virðulegi forseti og ég viðraði hana áður á þessum vettvangi það liggur alveg fyrir að ef við ætlum að hjálpa okkar minnstu bræðrum við sjáum að þau lönd þar sem ekki er frelsi og lýðræði og sem búa við ógnarstjórn þá hafa menn ekki getað notfært sér slík tækifæri við þekkjum meira að segja heilu álfurnar því miður og þó aðallega eina álfu sem hefur ekki náð njóta þess sem lífið hefur upp á bjóða ef þannig má að orði komast og sumpart